O piață internă eficientă necesită o politică de protecție a consumatorilor la nivel comunitar. De a lungul anilor, Uniunea Europeană a acționat și, prin măsurile luate, a asigurat creșterea nivelului de siguranță al consumatorilor și în domenii precum pachetele de servicii turistice și drepturile călătorilor. Cu toate acestea, o mare majoritate din plângerile primite de la consumatorii europeni se referă la nerespectarea drepturilor pasagerilor care călătoresc cu avionul. Multe dintre aceste plângeri provin de la pasageri ale căror zboruri au fost anulate datorită falimentului operatorilor aerieni sau al operatorilor de turism. În aceste cazuri, pentru consumatori, problemele apar atunci când zborul nu este operat conform planificării.

De asemenea, în caz de refuz la îmbarcare, compensațiile sunt excluse în cazul circumstanțelor extraordinare, printre care se numără și falimentul companiilor aeriene.